Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, nous abordons le budget 2013 avec un objectif politique et un objectif de méthode. L'objectif politique consiste à financer les engagements déjà pris, et en particulier, à donner une suite positive au pacte de croissance qui a été adopté par le Conseil européen, en juin dernier. Le Conseil européen de la semaine dernière a souligné la lenteur de sa mise en œuvre.

Le niveau des paiements empoisonne le débat budgétaire depuis trois ans. Il n'aurait jamais dû devenir un problème politique. S'il l'est devenu, c'est parce que la tuyauterie administrative a été mal conçue. Cela fonctionne mal dans les capitales nationales, puis entre les capitales nationales et Bruxelles, et puis à Bruxelles même. Nous faisons au Parlement une proposition concrète inviter chaque pays à centraliser ses demandes de paiement au sein d'une seule autorité. Cette autorité centrale vérifierait le niveau des besoins, le certifierait, le rendrait public et le transmettrait officiellement à Bruxelles. Le commissaire n'aurait plus qu'à faire des additions. Et les autorités politiques, ministres d'un côté, membres du Parlement de l'autre, négocieraient de nouveau sur la dimension proprement politique du budget que sont les crédits d'engagement. À l'heure où nous parlons, des programmes aussi importants que le Fonds social, le développement rural, l'innovation, le programme cadre recherche, Erasmus sont en cessation de paiement comme l'a dit le commissaire, nous ne pouvons pas laisser l'Union dans une situation qu'aucun gouvernement n'a voulue et qu'aucun citoyen ne peut comprendre.